La responsabilité des parlementaires tant africains qu'européens reste, somme toute, très limitée et ce, avant tout, au niveau du financement du partenariat.

S'agissant donc du faible niveau d'engagement de nombre de parlements africains dans les affaires budgétaires de leur État, l'Assemblée parlementaire ACP UE ressemble de ce point de vue plutôt à une amicale de personnes qui peuvent beaucoup parler mais qui n'ont rien à dire. En tant que vice président de cette Assemblée, je dois vous dire que je ne suis pas toujours très fier d'être membre d'un Bureau d'une Assemblée composée de personnes à qui on accorde des pouvoirs budgétaires, notamment à dose homéopathique. Tout système politique équilibré a des pouvoirs et des contrepouvoirs. Cet aspect des choses ne peut pas durer. On ne peut pas pérenniser cette anomalie. La deuxième raison de ma lecture négative, c'est la faible et le terme est beaucoup trop faible pour dire ce que je ressens en abordant ce problème implication du Conseil dans les débats de l'Assemblée. L'année passée, lors de notre réunion à Kinshasa, le Conseil était absent. Il n'a pas été représenté au niveau ministériel

Qui a empêché la Présidence de l'Union d'envoyer quelqu'un pour représenter la position du Conseil en matière de partenariat UE ACP.

C'est le Conseil qui a le pouvoir d'approuver les grandes lignes de cette politique. Cette situation, elle aussi, est malsaine et ne peut pas perdurer. Je voudrais terminer par une lecture un peu plus positive. Je crois que cette lecture plus positive est concrétisée par le rôle d'impulsion politique dont jouit notre Assemblée. Cette Assemblée est investie d'un pouvoir d'impulsion politique, il est vrai. L'organisation des travaux est telle que les informations circulent sur les grands axes de la coopération UE ACP. C'est très bien, mais pour que les impulsions politiques portent aussi à conséquence, sur le long terme, il faut que ceux qui peuvent animer ces travaux par leurs débats

Un chien de garde qui n'a pas de dents finira par ne plus être perçu comme un chien de garde.

Ce sont des sujets sur les débats de sociétés qui dérangent.

C'est vous dire qu'il a fait un travail de recherche important. Je tiens à l'encourager à persévérer dans cette voie.

Retenons, donc, en guise de conclusion, que les choses sont loin d'être parfaites.

J'espère qu'en dehors du Parlement européen d'autres acteurs institutionnels sont aussi conscients de ce que je viens de dire et il faut l'implication de tous pour améliorer les choses.